Spoštovani gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Pred vami je deklaracija o usmeritvah za delovanje Slovenije v inštitucijah Evropske unije. Ta pomembni dokument sta skrbno obravnavali na zasedanjih pristojnih delovnih teles. Dovolite mi, da tudi sam uvodoma predstavim ključne izzive, s katerimi se bo Evropska unija in s tem tudi Slovenija soočala v letu dva tisoč petnajst. Za Unijo utegne biti leta dva tisoč petnajst leto zahtevnih političnih izzivov, a tudi obdobje velikih pričakovanj. Odzivi na tragične dogodke, ki so ta mesec pretresli Francijo, so izrazili solidarnost, ki vlada med državljani narodi in državami Evropske unije. Na solidarnostnem shodu za enotnost v Parizu, ki sem se ga tudi sam udeležil, smo bili priča izjemni mobilizaciji državljanov in politikov v podporo skupnim vrednotam. Predvsem svobodi izražanja in vladavini prava. Naša naloga je, da te vrednote branimo, da v težkih časih stopimo skupaj. V prihodnjih tednih bo potreben učinkovit odziv vseh držav članic, ki mora ob spoštovanju človekovih pravic in svoboščin zagotoviti potrebno varnost v Evropi. Predvsem moramo izboljšati komunikacijo med državami in med posameznimi deli družbe ter okrepiti medsebojno zaupanje in zavedanje, da nobena vera, prepričanje ali ideologija ne opravičujejo terorizma. Ne ne gre le za povečanje naše varnosti, ampak za skupni razmislek o vzrokih, ki vodijo predvsem tudi mlade v radikalizacijo in teroristična dejanja. Za razmislek o tem, kako zagotoviti razumevanje drugačnosti in uspešno vključevanje v družbo. Evropska unija je skupnost vseh za vse. Če ne bomo posvetili ustrezne pozornosti vprašanjem, kot so socialna neenakost, pomanjkanje izobraževanja, nezaposlenost in odtujenost, se bodo takšni tragični in nesmiselni dogodki ponavljali tudi v prihodnje. Ob navedenem je pomembno tudi učinkovito sodelovanje Evropske unije s sosednjimi in drugimi državami. Čeprav se ocena ogroženosti v Sloveniji ni bistveno spremenila, se zavedamo krhkosti takšnega stanja in zato želimo in moramo biti tako na varnostnem kot drugih področjih aktiven član sodelovanja zlasti med državami Evropske unije, se opravičujem, zlasti med državami Evropske unije in državami zahodnega Balkana. Spoštovani zbor. Vprašanja svobode in varnosti seveda niso edini izziv, s katerim se soočamo v Evropski uniji. Zagon gospodarske rasti in zaposlovanja že nekaj časa zahtevata odločno ukrepanje tako s strani evropskih institucij kot vlad vseh držav članic. Če želimo nova delovna mesta moramo zagotoviti vzdržno gospodarsko rast. Slednjo pa je možno doseči zgolj s pravo kombinacijo odgovorne fiskalne politike v prihodnost usmerjenih v strukturnih reform in pametnih naložb. Pri izvajanju navedenega moramo biti dovolj odločni in predvsem verodostojni, da to, kar si zadamo, tudi storimo. S skupnimi močmi smo dosegli, da je Slovenija v procesu strukturnih reform in konsolidacije javnih financ doslej uspešno izvedla številne ukrepe. Ti že dajejo prve rezultate. Pri tem so nam bila v pomoč tudi tako imenovana specifična priporočila Komisije, ki jih nekateri radi prikazujejo kot nekakšen bruseljski diktat. V bistvu so daleč od tega. S pravim pristopom, ki ga že ubiramo, so nam v pomoč na poti države iz krize. Pa naj gre za Slovenijo ali katero od drugih članic Evropske unije. Na to pot smo stopili, in z velikimi napori zlasti v zadnjih mesecih uspeli narediti velik napredek, kar med drugim dokazuje tudi relativno visoka gospodarska rast. Dokaz je tudi povrnjeno zaupanje trgov, na kar kažejo izboljšane bonitetne ocene in dejstvo, da ne glede na zadnja nihanja na finančnih trgih dosegamo rekordno nizek donos na slovenske obveznice, zaradi česar je naše zadolževanje cenejše. Tega ponovno pridobljenega zaupanja ne smemo zapraviti. Če želimo, da bo ta rast dolgoročna, da bo prinesla več kvalitetnih delovnih mest, je treba s strukturnimi ukrepi nadaljevati. Cilj te vlade za letošnjo leto je jasen. Primanjkljaj želimo znižati po tri procente bruto družbenega proizvoda. Temu primerno smo zastavili tudi rebalans proračuna za leto dva tisoč petnajst. Ob tem bomo ob številnih drugih ukrepih nareduli naredili tudi prve pomembne korake v smeri konkretnih sprememb na področju javne uprave, zdravstva in nenazadnje prestrukturiranje gospodarstva. Da bomo bolj konkurenčni, smo odločeni opazno izboljšati poslovno okolje. Imamo veliko majhnih, mladih in prodornih podjetnikov, ki jim je treba dati priložnost doma. Znani smo po inovacijah, tehnološkem napredku in raziskovalnih rezultatih, ki pa jih ponekod še ne znamo dodobra izkoristiti. V prvi vrsti želimo zato zmanjšati administrativna bremena in poenostaviti zakonodajo, da razbremenimo malo gospodarstvo in utremo pot investicijam. In takšno prakso bomo zagovarjali tudi v evropskih institucijah. Nadaljevali bomo tudi z zastavljeno privatizacijo v okviru seznama petnajstih podjetij. Tako smo se dogovorili ter dali pravno in politično zavezo na najvišji ravni. Naj poudarim, da je cilj privatizacije predvsem v izboljšanju korporativnega upravljanja v odpiranju novih trgov ter s tem v povečanju konkurenčnosti in rasti. Zato stremimo k strateškim partnerjem. Seveda sta pri izbiri pomembna tudi popolna transparentnost postopka in primerna cena, saj želimo z izkupičkom zmanjšati državni dolg in financirati ukrepe za rast in bolj socialno državo. Eden ključnih elementov zagona gospodarske rasti je pospešitev naložb. Temu bo letos tako v Evropski uniji kot doma posvečena posebna pozornost. Tako imenovani Junckerjev naložbeni načrt za Evropo enostavno mora biti zgodba o uspehu za Evropo in za Slovenijo. Skrajni čas je, da od številnih idej preidemo k dejanjem, da začnemo graditi posodabljati. Slovenija je v omenjenem naložbenem načrtu doslej identificirala dvaindvajset svojih projektov v skupni višini devet cela dve milijarde evrov. Gre za projekte, ki jih tako ali tako moramo izvesti. Od modernizacije zastarelega železniškega omrežja gradnje protipoplavnih zaščit, dograditve pomembnejših cestnih odsekov, do investicij v digitalno omrežje in socialno infrastrukturo. Ta seznam je seveda odprt še za nove projekte. Vlada se zaveda ključnega pomena dobro pripravljenih projektov, zato je ustanovila delovno skupino, ki bo skrbela za koordinacijo priprave in spremljanja teh investicijskih projektov. Hkrati bomo pozorni da se v EU-institucijah ob obravnavi zakonodajnih aktov s tega področja dogovorijo jasna merila in mehanizmi financiranja, ki bodo enako dostopni za vse. Bilo bi namreč nepravično in po svoje nevarno, če bi se ta instrument izjalovil v pomoč zgolj večjim bogatejšim državam članicam. Ko govorimo o vlaganjih ne smemo pozabiti, da so sredstva kohezijske politike še vedno naš glavni vir investicij. Po zadnjih podatkih je bila Slovenija v letu dva tisoč štirinajst neto prejemnica sredstev evropskega proračuna v višini skoraj dva procenta BDP. To pomeni, da smo iz evropskega proračuna prejeli šesto triintrideset milijonov evrov več, kot smo vanj vplačali. V zadnje pol leta smo se po obsegu črpanja z devetnajstega uspeli zavihteti na deseto mesto med vsemi članicami in se ob tem se Komisijo uspešno dogovoriti tako za kakovosten partnerski sporazum kot tudi operativni program. Komisarka za regionalno politiko je ob svojem uradnem obisku pred dnevi dejala, da bo Slovenijo promovirala kot zgled, kaj se da v tako kratkem času narediti. Te dinamike ne smemo izgubiti. Vztrajali bomo na maksimizaciji kohezijskih sredstev. Tako kar zadeva uspešno dokončanje obstoječih projektov kot uspešno in pametno koriščenje sredstev finančne perspektive dva štirinajst do dva dvajset. Gospodarsko rast bomo iskali tudi v trgovinskih sporazumih, predvsem v čezatlantskem partnerstvu s trgovino in investicije, ki je pomemben steber na novo definiranega transatlantskega partnerstva. Prepričan sem, da bo sporazum prinesel novo priložnost številnim slovenskim podjetjem. Hkrati pa ne bomo dovolili nižanja obstoječih standardov, še posebej ne nižanja zdravstvenih, varnostnih, prehranskih, okoljskih in delovnih standardov Unije. Strah pred sporazumom ni popolnoma neutemeljen, a tudi ni nepremostljiv. premagovati ga moramo z dosledno transparentnostjo, s stalnim dialogom z vsemi zainteresiranimi za napredek pri pogajanjih in preučevanjem vseh vidikov postopoma nastajajočih elementov sporazuma. V tako pomembnih pogajanjih ne smemo hiteti, sploh pa ne na račun vsebine. Bolje si je vzeti več časa, če se to izkaže kot potrebno za kakovostnejši sporazum. Hkrati pa moramo vedeti, da se v globaliziranem svetu tesna partnerstva iščejo povsod. Dame in gospodje, za Slovenijo je zelo pomembna tudi krepitev evrskega območja, ki ni le ekonomsko-monetar() monetarni, ampak tudi politični projekt. Dosedanji uspehi pri zagotavljanju finančne stabilnosti so posledica tako ukrepov Evropske centralne banke kot tudi politične volje držav članic območja evra. Kljub velikim korakom v zadnjih letih pri vzpostavljanju ekonomsko-monetarne unije slednja še ni dokončana. Pričakujem, da bomo že prihodnji mesec nadaljevali z razpravo o ninem idealnem poglabljanju. V tem okviru imata za Slovenijo solidarnost in odgovornost izjemno pomembno vlogo. Velike veliko energije bo najbrž tudi letos treba usmeriti v odnose z Rusko federacijo, ki jih od lanskega leta v največji meri sooblikuje kriza v Ukrajini. Evropska unija je enotna, da se politika sankcij lahko spremeni le pod pogojem, da se izpolnijo zaveze, dane v dokumentih iz Minska. Razmere na vzhodu Ukrajine so se v zadnjih dneh močno poslabšale. Ohranitev načelne drže glede nujnosti spoštovanja danih zavez mednarodnega prava in varnostnega okvira ter v zemeljske celovitosti in suverenosti držav mora ostati temelj našega nadaljnjega delovanja. Prav spreminjajoča se narava odnosov z Rusijo je eden od razlogov za sprejetje ukrepov za večjo energetsko neodvisnost Evropske unije. Pričakujem, da bo Evropska komisija v začetku februarja predložila jasno vizijo energetske unije. Vizijo, ki vključuje vse vidike energetske politike in bo vodila do bolj zelene in čistejše Evrope z varno energetsko oskrbo in cenovno dostopno energijo. Želimo tudi, da energetska unija vključuje ambiciozno podnebno politiko. Vstopamo v ključno fazo mednarodnih podnebnih pogajanj, ki naj bi konec letošnjega leta privedla do novega globalnega sporazuma ter prišla v ključno fazo pripravi novih zakonodajnih aktov EU za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za obdobje po letu dva tisoč dvajset. Oboje mora hkrati omogočiti zaustavitev naraščanja temperatur in voditi v zeleno rast z novimi delovnimi mesti ter v ohranitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Mednarodna konferenca v Parizu mora prinesti ambiciozne rezultate. Posebno pozornost bo Slovenija še naprej namenjala širitvi Evropske unije na zahodni Balkan in podpori reformam v teh državah. Dejstvo je, da je politika širitve eden največjih uspehov Evropske unije in ključni mehanizem za zagotavljanje stabilnosti varnosti in razvoja na evropski celini. To je še posebej pomembno za Slovenijo, ki na to regijo meji in ima v njej pomembne politične in gospodarske interese. Spoštovani, leto pred nami bo tako ali drugače zaznamovano tudi s parlamentarnimi volitvami v vsaj osmih državah članicah. Izpostavil bi nadaljnje volitve v Grčiji in prihajajoče v Združenem kraljestvu. Volitve so temelj demokracije in voljo ljudstva je treba spoštovati. Upam in verjamem, da bodo končne odločitve vseh akterjev preudarne in da bo v teh in drugih primerih prevladala modrost, da smo le skupaj lahko močnejši. Veliki izzivi zahtevajo močno politično voljo, še zlasti če imamo opravka z nevarnimi oblikami populizma. Prepričan sem, da bi omejevanje svoboščin, na katerih temeljita Evropska unija in njen notranji trg, vodilo le v večjo razdrobljenost in diskriminatorno obravnavo njenih državljanov. To ni bil nikoli in tudi ne sme postati namen evropske integracije. Pri zagovarjanju pozitivnih vidikov evropske integracije zato potrebujemo še več poguma. Potrebujemo večjo in predvsem aktivnejšo osredotočenost držav članic Evropske unije, naključne dosjeje, ki vodijo v izboljšanje gospodarske rasti, konkurenčnosti in kakovostnih novih delovnih mest. To še posebej velja velja za ozemeljsko in demografsko manjše države, med katere sodi tudi Slovenija. Naš osnovni strateški interes v vse bolj kompleksnem in konkurenčnem svetu je ohranitev močne Evropske unije in njenih institucij. To pa seveda ne pomeni, da do delovanja slednjih ne bomo konstruktivno kritični. Ne smemo tudi pozabiti politik, pri katerih morda danes katerih morda danes nisem izrecno omenjal, ki pa vendarle bistveno prispevajo k dobrobiti in počutju slovenskih in drugih evropskih državljanov. V mislih imam varno hrano, samooskrbo s hrano, pravice, ki izhajajo iz javnega zdravstva svobodo gibanja, prostega pretoka informacij in podobno. To so posebnosti Evrope, posebnosti Evrope, za katere si bo Slovenija vedno znova prizadevala. Te posebnosti naj ostanejo in ohranijo Evropo kot gibalo demokratičnosti ter socialne in ekološke ozaveščenosti v svetu. Spoštovane poslanke in poslanci, ob iskanju gospodarske rasti in konkurenčnosti je treba oživiti tudi razpravo o temeljnih o temeljih in temeljnih vrednotah Evropske unije. In to skozi prizmo današnjega časa. Prav tako preko tudi tudi preko dialoga s civilno družbo iskati odgovore na številne izzive, kot so na primer nasilje, nezaposlenost mladih, revščina in socialna izključenost. Če se bomo doma uspešno soočili s svojimi težavami, če bomo pri tem dovolj enotni, odprti in verodostojni, bomo tudi v Evropski uniji in svetu močnejši. Tega se moramo zavedati na vseh področjih našega delovanja v institucijah Evropske unije. Hvala za vašo pozornost.